L'Iran, étouffé par un régime totalitaire mais bousculé avec précipitation par les États Unis, s'enfonce loin de nos yeux, la communication numérique ayant été coupée, dans une répression violente de l'aspiration d'un peuple à retrouver sa liberté.

Pour paraphraser Montesquieu, qui recommandait de ne toucher aux lois que d'une main tremblante, appliquons cette sage précaution à cette civilisation du Levant, qui nous a apporté les grandes spiritualités monothéistes, le début de la civilisation urbaine mais aussi l'agriculture. Les Libanais, dans une période qui s'apparente à une véritable révolution, ne portent que des revendications qui leur sont propres. Ne voir flotter au cœur des manifestations que des drapeaux du Liban est un véritable signe d'espoir. Notre responsabilité, c'est de ne pas pousser au pire et d'assister ce pays dans la préservation d'un système confessionnel, qui permet à des communautés religieuses si différentes de vivre ensemble. Cet équilibre au Liban est la meilleure réponse à la barbarie de l'islamisme qu'a tenté d'installer Daech dans la région.